skýrara en að segja hér já ég er á sömu skoðun og formaður samfylkingarinnar háttvirtur já ég er á sömu skoðun og fyrrverandi formaður samfylkingarinnar háttvirtur í stefnunni hvað varðar utanríkismálin er þetta ekki alveg hreint ég vona að þingmaðurinn skilji þetta háttvirta að þetta er mín skoðun og hún er sú sama og þessir tveir háttvirtir þingmenn hafa sem hún vitnaði hér til

formanni samfylkingarinnar hér úr ræðustóli í ræðunni í morgun voru ekki sönn það er því ekki um það að ræða að formaður samfylkingarinnar sé með eina stefnu og þingmennirnir séu með einhverja aðra stefnu háttvirtur þingmaður sagði hér í fyrra andsvari sínu að ákveðnir þingmenn samfylkingarinnar væru að veikja samningsstöðu íslands i hvert skipti sem þeir töluðu um varnarmál ég held að það sem er að veikja samningsstöðu íslands í viðræðum við bandaríkjamenn sé að það eru settar fram ákveðnar kröfur í samningunum og menn virðast ekki vera tilbúnir til þess að ræða þær á nokkurn hátt þess vegna er ekkert er að gerast þess vegna hefur ekkert verið að gerast í þessum samningaviðræðum alveg frá því að bókunin rann út árið tvö þúsund og eitt því að það trúir því enginn heilvita maður að fyrstu viðræður hafi hafist eins og segir hér í skýrslu hæstvirts utanríkisráðherra fyrir fjórum mánuðum síðan í júlí á þessu ári ég þarf ekkert að ræða þessi mál inni i þingflokki samfylkingarinnar það er samstaða um þessi mál þar að vísu tökum við okkur til og sem betur fer og ræðum mörg mál inni í þingflokki ég veit ekki hver venjan er í þingflokki sjálfstæðismanna en ég get alveg fullyrt og fullvissað háttvirtur þingmaður drífu hjartardóttur um það að í þingflokki samfylkingarinnar eru einstaklingar sem hafa sínar skoðanir og sterkar skoðanir en við komumst að einni niðurstöðu þegar á þarf að halda